és azonos mércével mérve a holokauszthoz és a kommunista népirtásokhoz hasonlóan, fenntartás nélkül el kell ítélni az 1915 ben az oszmán birodalom által elkövetett, az örmény kisebbség illetve a keresztény közösség kiirtását célzó emberiségellenes tömeges bűntetteket.

Fájdalmas, hogy Morten Messerschmidt képviselő erre irányuló idei írásbeli nyilatkozata végül is nem nyerte el a szükséges támogatást. Ezúton indítványozom, Jerzy Buzek elnök kezdeményezze az örmény népirtás EU tagországok általi egyöntetű elismerését, valamint a cselekmény tagadásának büntethetőségét, továbbá az ügynek a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások napirendjére való kötelező felvételét.